Politica de coeziune este încă percepută ca o politică de cheltuieli, deși ea este, de fapt, o politică de dezvoltare și de investiții. De exemplu, în România, cu acești bani trebuie să încurajăm IMM urile, să susținem cercetarea, inovația, să creăm și să diversificăm locurile de muncă, să dezvoltăm infrastructura, de asemenea, trebuie investiți acești bani în zonele defavorizate geografic sau aflate la limita sărăciei.

E foarte importantă simplificarea pentru că accesul la aceste fonduri este mai ușor, ca și controlarea modului în care se folosesc banii.